Esserlo in Sudan è un po' come una condanna, una condanna a essere considerata come schiava del proprio padre, del proprio marito, della propria tribù. Una condizione agghiacciante ma normale per le donne e le bambine sudanesi, spesso costrette dagli stessi genitori a sposarsi a partire dall'età di dieci anni. Noura ne aveva 16 quando ha dovuto sposare Abdulrahman, un marito padrone che, dopo averla violentata con l'aiuto dei fratelli e del cugino, avrebbe voluto abusare di lei anche una seconda volta. Ma quel giorno Noura non si è piegata alla paura del marito stupratore, ha reagito per proteggere il suo corpo, ma soprattutto la sua mente dalla minaccia dell'ennesimo sopruso. Oggi il prezzo che Noura deve pagare per una legittima difesa sfociata nella morte del suo oppressore è però molto e troppo alto non solo la perdita della libertà, ma anche quella della vita stessa. Chiediamo al Sudan di annullare immediatamente la sentenza di morte, tenendo conto dei fatti, di innalzare l'età del matrimonio a 18 anni e riconoscere la violenza sessuale come reato anche all'interno del matrimonio. E chiediamo all'Unione europea di sospendere immediatamente i fondi che sono erogati finché questo paese non si conformerà a quel minimo di diritti umani che dovrebbero far parte di qualsiasi comunità su questo pianeta.